Wie wichtig das war, zeigt ja die Tatsache, dass Regionen in 20Mitgliedstaaten Bedarf und Anspruch auf zusätzliche EU Hilfen dafür haben. Trotzdem haben erst 19Mitgliedstaaten ihre Selbstverpflichtung erfüllt und den Umsetzungsplan für die Jugendgarantie beschlossen. Was ist mit den anderen? Manche reiche Mitgliedstaaten rühmen sich vergleichbar geringer Jugendarbeitslosigkeitsquoten. Schaue ich mir das aber genauer an zum Beispiel in Deutschland stelle ich fest, dass da in einigen Regionen die Arbeitslosenrate bei den unter 25 Jährigen doppelt so hoch ist wie die durchschnittliche Arbeitslosenrate. Die Jugendlichen sind dort arbeitslos, obwohl es Ausbildungsplätze gibt. Sie haben die Schule abgebrochen, denn die ungleichen Chancen im deutschen Bildungssystem entmutigen viele Schüler und Schülerinnen auf ihrem Weg zum Schulabschluss. So beginnt für diese Jugendlichen schon früh der Abstieg in die Arbeitslosigkeit. Die Jugendgarantie ist aber für jeden und für jede in der Europäischen Union.

Denn der Preis für die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr hoch, und wir zahlen ihn alle!